Avem un text prin care se recunoaște existența campaniilor de dezinformare și a propagandei ostile și prin care cerem statelor membre măsuri proactive, măsuri de contracarare a propagandei, măsuri eficiente de răspuns la cazurile dovedite de spionaj efectuate de țări terțe, un schimb de informații între statele membre, precum și investiții educaționale

Războiul informațional este cât se poate de actual și Uniunea este obligată să acționeze ferm. Să ne amintim că, deja din anul 2013, Valeri Gherasimov declara că rolul mijloacelor non militare de atingere a obiectivelor politice și strategice a crescut și, în multe cazuri, a depășit puterea armelor prin eficiența lor. Așadar, nu vorbim doar despre promovarea unor minciuni, vorbim, mai ales, despre anihilarea capacității propriilor noștri cetățeni de a face diferența între adevăr și minciună. Nu întâmplător, de curând Putin îi felicita pe cei care muncesc la conceperea acestei propagande îi felicit pentru modul activ, fructuos și cu talent în care muncesc.

Europa are nevoie urgentă de măsuri ferme și, mai ales, de coordonare cu partenerii NATO și G7. Altminteri, cei care continuă să susțină contrariul sau să promoveze non acțiunea pun în pericol interesele celor 500 de milioane de cetățeni, pun în pericol valorile, securitatea și chiar integritatea Uniunii Europene.